virðulegi forseti ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um breytingar á ýmsum lögum vegna endurskoðunar á undanþágum frá fyrsta kafla fyrsta viðauka við e e s samninginn og innleiðingar á reglugerð evrópuþingsins og ráðsins númer hundrað sjötíu og átta tvö þúsund og tvö frá tuttugasta og áttundi janúar tvö þúsund og tvö auk afleiddra gerða þann tuttugasta og þriðja október tvö þúsund og sjö heimilaði ríkisstjórnin staðfestingu á sex ákvörðunum sameiginlegu e e s nefndarinnar sem fela í sér breytingar á viðaukum og bókunum við e e s samninginn efnislega er annars vegar um að ræða endurskoðun á undanþágu íslands frá fyrsta kafla í viðauka eins við e e s samninginn og hins vegar upptöku löggjafar evrópusambandsins um matvæli og fóður inn í e e s samninginn framangreindar ákvarðanir sameiginlegu e e s nefndarinnar voru staðfestar af nefndinni þann tuttugasta og sjötta október tvö þúsund og sjö með fyrirvara um samþykki alþingis meðfylgjandi lagafrumvarp kveður á um þær lagabreytingar sem nauðsynlegar eru vegna breytinga á samningnum um evrópska efnahagssvæðið og innleiðingar fyrrgreindrar e e s löggjafar um matvæli og fóður í fyrsta kafla í viðauka eins við e e s samninginn er að finna þær e s b gerðir sem taka til heilbrigðis dýra og dýraafurða þessar gerðir fjalla um kjöt og kjötafurðir fisk og fiskafurðir mjólk egg og afurðir úr þeim dýrasjúkdóma verslun með lifandi dýr flutning á sæði og erfðavísum milli ríkja og um hormóna af heilbrigðisástæðum einkum í þágu sjúkdómavarna var á sínum tíma samið um að ísland hefði undanþágu frá upptöku allra gerða í þessum kafla síðar voru reglur varðandi fiskafurðir teknar upp í samninginn um evrópska efnahagssvæðið framkvæmdastjórn evrópusambandsins setti það sem skilyrði fyrir yfirtöku á nýju matvælalöggjöfinni og þátttöku íslands í matvælaöryggisstofnun evrópu að fyrrgreind undanþága varðandi búfjárafurðir yrði endurskoðuð meginrökin fyrir þessu voru að ekki yrði lengur hægt að greina á milli búfjárafurða sjávarafurða og annarra matvæla með sama hætti og áður eftir að ný matvælalöggjöf e s b öðlast gildi þar sem samræmdar reglur ná yfir matvælakeðjuna í heild sinni án þess að skilja á milli einstakra tegunda matvæla með samþykkt ríkisstjórnarinnar var fallist á að hefja viðræður við e s b um endurskoðun á undanþágu íslands og lauk þeim með endanlegu samkomulagi á sumarmánuðum árið tvö þúsund og sjö endurskoðun á undanþágum frá fyrsta kafla í viðauka eins við e e s samninginn felur í sér meðal annars eftirfarandi í fyrsta lagi frelsi til innflutnings búfjárafurða mun aukast búfjárafurðir það er kjöt mjólk og egg fá sömu lagalegu stöðu hvað heilbrigðisreglur varðar og fiskur og fiskafurðir hafa haft hluti þeirra vörutegunda sem áður hefur verið óheimilt að flytja til landsins eða einungis er heimilt að flytja inn með sérstakri heimild mun verða heimilaður á grundvelli heilbrigðiskrafna e e s löggjafar samkvæmt hinni nýju löggjöf verður ísland hluti af innri markaði e s b hvað búfjárafurðir varðar settar verða upp landamærastöðvar vegna kjötafurða eggja og mjólkurvara eins og gert hefur verið með fisk í öðru lagi á íslandi verður áfram heimilt að fóðra jórturdýr með fiskimjöli þrátt fyrir gildandi bann þess efnis innan e s b í þriðja lagi ekki verður þörf á að fjarlægja áhættuvefi við slátrun þar sem ísland er laust við kúariðu í fjórða lagi ísland getur áfram bannað innflutning á beina og kjötmjöli í fimmta lagi ísland þarf að innleiða sérstakar reglur sem varða líflömb á bæjum þar sem skorið hefur verið niður vegna riðu í sjötta lagi er gert ráð fyrir að reglur um dýravernd verði teknar yfir nema hvað varðar aðbúnað og aðferðir við slátrun dýra þá er ekki er vikið frá banni íslands á innflutningi lifandi dýra þar sem enn eru talin standa rök til slíks banns á grundvelli heilbrigðisástæðna loks er þess geta að þessi breyting hefur ekki í sjálfu sér nein áhrif á tollvernd fyrir landbúnaðarafurðir íslensk yfirvöld hafa frest til tuttugasta og sjöunda október árið tvö þúsund og níu næsta ár til þess að innleiða efnisákvæði ákvarðana sameiginlegu e e s nefndarinnar sem gilda um búfjárafurðir kjöt mjólk og egg þennan tíma þarf að nota til að aðlaga ýmis stjórnvaldsfyrirmæli að löggjöf eða og breyta lagaframkvæmd unnið er að því að fá svokallaðar viðbótartryggingar vegna salmonellu sem þýðir að e s b tekur tillit til þess hve salmonellusýkingar eru fátíðar á íslandi slíkar viðbótartryggingar þýða að takmarka má tiltekinn innflutning til að fyrirbyggja útbreiðslu tiltekins sjúkdóms upptaka löggjafar evrópusambandsins um matvæli og fóður byggir á reglugerð e b númer hundrað sjötíu og átta frá tvö þúsund og tvö með reglugerðinni voru settar heildarreglur um fæðuöryggi frá frumframleiðslu til markaðssetningar matvæla og var einnig kveðið á um stofnun matvælaöryggisstofnunar evrópu efsa er ætlað mikilvægt hlutverk meðal annars að gefa út vísindaleg álit og áhættumat um allt er varðar matvæli og heilbrigði dýra með reglugerðinni er leitast við að gera regluverk um framleiðslu matvæla einfaldara og skilvirkara gildir reglugerðin á öllum stigum framleiðslu vinnslu og dreifingar matvæla og fóðurs lögð er áhersla á að samræma löggjöf og eftirlit með matvælum frá hafi og haga til maga skulu sömu reglur gilda um hollustuhætti óháð því hvort um er að ræða framleiðslu eða dreifingu á kjöti fiski matjurtum eða unnum matvælum meginmarkmið reglugerðarinnar er að efla fæðuöryggi og tryggja þannig hnökralaus viðskipti með örugg matvæli á innri markaðinum hagsmunir neytenda eru settir í öndvegi og munu reglur um rekjanleika matvæla leika þar stórt hlutverk með þeim mun verða mögulegt að rekja feril matvæla á öllum stigum framleiðslu og dreifingar ábyrgð framleiðenda og dreifingaraðila gagnvart neytendum matvæla er dregin skýrt fram í frumvarpinu

með setningu þessara afleiddu gerða hafa verið settar ítarlega reglur um hollustuhætti í fóður og matvælastarfsemi auk eftirlitsreglna hér er um að ræða ítarlegan lagabálk sem snýr að framleiðendum framleiðslu matvæla og dýrafóðurs og opinberu eftirliti með matvælum og fóðri þetta frumvarp tekur jafnframt tillit til reglugerðar e b númer sautján hundruð sjötíu og fjögur tvö þúsund og tvö vegna aukaafurða úr dýrum sem eru ekki ætlaðar til manneldis í reglugerðinni er að finna ákvæði um söfnun flutning meðhöndlun markaðssetningu vinnslu og notkun eða förgun á úrgangi frá dýrum sem ekki er ætlaður til manneldis markmið reglugerðarinnar er að koma í veg fyrir smit vegna aukaafurða dýra samkvæmt reglugerð e b númer sautján hundruð sjötíu og fjögur tvö þúsund og tvö verða íslensk yfirvöld skuldbundin að meginstefnu til að farga úrgangi með brennslu í stað urðunar þannig verður óheimilt að urða riðusmitað fé allt matvælaeftirlit mun nú verða á hendi matvælastofnunar og tíu heilbrigðisnefnda sem heyra undir viðkomandi sveitarfélag með einföldum hætti má segja að matvælastofnun muni sinna eftirliti með frumframleiðslu matvæla auk inn og útflutningseftirliti matvæla frá ríkjum utan evrópska efnahagssvæðisins heilbrigðisnefndir sveitarfélaganna sem munu sinna eftirliti með smásölu matvæla eins og verið hefur í frumvarpinu eru ítarleg ákvæði um gjaldtöku vegna eftirlitsins ákvæðin eru samhljóða reglum e s b um þessi efni samkvæmt frumvarpinu þurfa öll matvælafyrirtæki að sækja um starfsleyfi til eftirlitsaðilans matjurtaframleiðendur þurfa þó einungis að tilkynna starfsemi sína til matvælastofnunar fóðurfyrirtæki þurfa að tilkynna starfsemi sína til matvælastofnunar en þeir fóðurframleiðendur sem nota aukefni þurfa starfsleyfi frá matvælastofnun nýja löggjöfin mun hafa lítil áhrif varðandi byggingar og búnað mjólkurstöðva sláturhúsa og kjötpökkunarstöðva því allar mjólkurstöðvar nema ein langflest sauðfjársláturhús og mörg stórgripasláturhús hafa nú þegar útflutningsleyfi á e s b markað og hafa því gert að uppfylla ákvæði þessarar löggjafar hingað til áhrif löggjafarinnar verða hins vegar meiri fyrir opinbert eftirlit og verða þau til dæmis mikil fyrir heilbrigðisskoðun á sláturafurðum það mun hafa í för með sér meiri viðveru kjötskoðunarlækna eða menntaðs aðstoðarfólks og þar með meiri kostnað auka þarf heilbrigðisskoðun í alifuglasláturhúsum og bæta verulega menntun aðstoðarfólks við heilbrigðisskoðun í sauðfjársláturhúsum í viðbót við núverandi eftirlit matvælastofnunar með salmonellu í alifugla og svínakjöti þarf að koma á eftirliti með salmonellu í nautakjöti og eggjum svo unnt verði að fá viðbótartryggingar vegna salmonellusmits í innfluttum vörum jafnframt þarf að auka aðskotaefnaeftirlit með alifuglakjöti og með eggjum það liggur ljóst fyrir að aukið eftirlit leiðir til aukins kostnaðar ísland mun þurfa að gera eftirlitsáætlun til fleiri ára í senn fyrir allt opinbert eftirlit með fóðri og matvælum áætlun þessi skal vera samræmd fyrir allt eftirlit í fæðukeðjunni frá frumframleiðslu til tilbúinna matvæla og skal hún einnig ná til fóðureftirlits samkvæmt nýju löggjöfinni verður opinbert fóðureftirlit víðtækara en áður því nú skal hafa eftirlit með öllum sem framleiða flytja eða höndla með fóður þetta

sjávarafurða hafa gilt um þessa afurð samkvæmt löggjöfinni má ekki vera hætta á hagsmunaárekstrum eftirlitsaðila og eftirlitsþola margir héraðsdýralæknar sinna í dag bæði opinberu eftirliti og almennri dýralæknaþjónustu og því þarf að breyta lögum um dýralækna þannig að opinberir eftirlitsdýralæknar sinni aðeins eftirliti en ekki dýralæknaþjónustu almennt frumvarpið gerir þó ráð fyrir og ég vil undirstrika þetta að eftirlitsdýralæknar sem vinna undir stjórn héraðsdýralækna geti með ákveðnum skilyrðum sinnt almennri dýralæknaþjónustu við bændur og aðra dýraeigendur jafnframt mun umdæmum héraðsdýralækna fækka úr fjórtán í sex og munu þau stækka sem því nemur héraðsdýralæknum mun þannig fækka í sex en ráðnir verða allt að tíu eftirlitsdýralæknar sem verða þeim til aðstoðar allur innflutningur fisks og fiskafurða frá löndum utan e e s svæðisins fer í dag í gegnum landamærastöðvar frumvarpið gerir ráð fyrir að auk fiskafurða fari innflutningur búfjárafurða og fóðurs frá ríkjum utan e e s svæðisins í gegnum landamærastöðvar sem þannig munu hafa veigameira hlutverki að gegna en áður matvælastofnun mun nú fá heimild til að fela faggiltum skoðunarstofum tiltekin verkefni með framkvæmd eftirlitsins þetta er breyting frá því sem nú er þar sem núgildandi lög fela í sér samningsskyldu framleiðenda sjávarafurða við tilteknar skoðunarstofu um eftirlit ákvarðanir sameiginlegu e e s nefndarinnar gera ráð fyrir að matvælalöggjöf e s b taki gildi hérlendis tuttugasta og sjöunda apríl árið tvö þúsund og átta enda verði alþingi búið að samþykkja meðfylgjandi frumvarp fyrir þann tíma efnisákvæði sem varða búfjárafurðir taka þó ekki gildi fyrr en tuttugasta og sjöunda október árið tvö þúsund og níu virðulegi forseti ég hef nú gert grein fyrir helstu efnisatriðum frumvarpsins og legg því til að því verði að lokinni þessari umræðu vísað til háttvirtrar sjávarútvegs og landbúnaðarnefndar og annarrar umræðu